Jeśli chcemy, aby nasi obywatele byli mobilni a takie są wymogi gospodarki europejskiej to muszą mieć oni pewność, że kiedy uzyskają swoje kwalifikacje na przykład w Polsce, to nie będą mieli problemów z ich uznaniem w jakimkolwiek państwie członkowskim. Doskonale rozumiem skalę problemu. 800 zawodów regulowanych, o których wspominał pan komisarz, wraz z licznymi regulacjami tych zawodów na szczeblach krajowych i regionalnych, to niemałe wyzwanie dla administracji państw członkowskich. Ale wyzwaniem dla naszych obywateli, którzy mają problemy z uznaniem kwalifikacji jest przede wszystkim odnalezienie się w zawiłościach całego systemu. Potwierdzają to dane z Solvitu. I dlatego problem z terminowym wdrożeniem tej dyrektywy to tylko jeden z wymiarów naszej dyskusji. Nie powinniśmy jednak zapominać, iż wiele problemów pojawia się, gdyż brakuje w państwach członkowskich zaufania do systemów edukacyjnych i szkoleniowych w innych państwach członkowskich. Brak nam w końcu współpracy, zasobów i zaangażowania administracji krajowych. Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie Europejskiej Karty Zawodowej, o czym mieliśmy okazję dyskutować już w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego. Taka karta ma jednak ułatwić przepływ osób, a nie go utrudnić. Jej utworzenie nie powinno stać się co bardzo mocno pragnę podkreślić kolejną barierą na rynku wewnętrznym. Szanowni państwo!

Wspominam o tym, gdyż jest to także ważne w kontekście naszej dzisiejszej debaty. Te dwie dyrektywy w pewnych aspektach uzupełniają się.